Für uns ist wichtig, dass wir uns hier an Planbarkeit orientieren, an Planungssicherheit für die Unternehmen. Wir haben auch klar gesagt Wir sind auch bereit auf minus 30 zu gehen, wenn es eben einen internationalen zu diesem Thema gibt. Ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen ist, die die Menschheit zu bewältigen hat. Und ich glaube, Europa hat bereits sehr viel auf den Weg gebracht, um hier zu handeln. Vergessen wir aber bitte nicht, dass wir nur ca.

Es muss jedem bewusst sein Wenn Europa weiterhin erfolgreich bleiben will, dann müssen wir vermehrt auf erneuerbare Energie setzen, dann müssen wir vermehrt auf Energieeffizienz setzen. Darum auch das klare Bekenntnis zu diesen drei Zielen und nicht nur zu einem einzigen CO 2 Ziel. Das ETS hat sicher eine zentrale Rolle zu spielen, die internationale Kooperation auch.